Herr Präsident!

Und gerade in Europa sollten wir sehr sensibel mit der Einmischung in die Politik eines anderen Nachbarstaats sein, und ein Ausschließen eines Landes aus europäischen oder Zusammenarbeitsgremien, wie es heute auch empfohlen wurde, ist für mich der falsche Weg.